Frau Kollegin, weil Sie sich ja dagegen gewehrt haben, dass europaweit eine Regelung getroffen wird Die gibt es aber auf der Schiene. Sind Sie dann dafür, dass die Schienenmaut für Personenschienenfahrzeuge abgeschafft wird, dass da auch diejenigen, die oft den öffentlichen Nahverkehr auf der Schiene benutzen, dann weniger bezahlen?

Das ist ja die umweltfreundliche Schiene, die können wir teuer machen, aber die klimaschädliche Straße muss billig sein, auch in Zukunft.